Leider müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es zunehmend Verletzungen des Schengen Vertrags gibt, und wir wissen auch, dass die Außengrenzen nicht überall nach gleich hohen Standards überwacht werden. Wir wissen, dass der Rat eindeutig will, dass er selbst entscheidet, ob Grenzkontrollen für bis zu zwei Jahre wieder eingeführt werden sollen oder nicht. Das ist so, als ob bei einem Fußballspiel die Spieler selbst entscheiden, ob jemand ein Foul gemacht hat und ein Strafstoß geschossen wird oder nicht. Die Mehrheit im Europäischen Parlament will, dass die große Errungenschaft, nämlich die Reisefreiheit ohne Grenzkontrollen, nicht in Gefahr gerät, und wir werden alles dazu beitragen, dass dies nicht passiert. Was will das Europäische Parlament? Das Europäische Parlament ist selbstverständlich dafür, dass in Notsituationen für kurze Zeit eine Grenzüberwachung eingeführt wird. Wir verlangen auch, dass bei gravierenden Mängeln eine Entscheidung getroffen wird, ob und wie lange Grenzkontrollen eingeführt werden. Das muss aber auf europäischer Ebene nach einer objektiven Überprüfung durch die Kommission erfolgen, und selbstverständlich verlangen wir auch, dass es Evaluierungsmechanismen gibt aber eben mit einer nachfolgenden Entscheidung auf europäischer Ebene.

Ich appelliere zum Abschluss an den Rat, dass er alles unternimmt, damit die Innenminister wieder auf den Weg der Vernunft und der Kooperation zurückkehren.